În ciuda bogăției extraordinare a patrimoniului cultural european, o parte dintre lucrări nu sunt utilizate, fiind păstrate în arhive și biblioteci, datorită statutului de opere orfane. Prin intermediul drepturilor de autor, sunt stimulate inovarea, investițiile și producția, adică temelia sectorului creativ. Datorită noii legislații, digitalizarea ar putea permite pe viitor accesul online la aceste opere pe întregul teritoriu european și chiar dincolo de acesta. Vorbim de cărți, ziare, publicații, filme, opere muzicale și producții TV ale căror autori nu pot fi identificați și care vor putea fi accesate legal prin cadrul creat de actuala propunere de directivă. Personal, susțin ca instituțiilor culturale și educaționale să li se permită utilizarea operelor orfane, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice. În perspectivă, este importantă reducerea numărului de opere orfane, stabilind criterii clare de identificare și localizare a autorilor acestor opere, care să se bucure, astfel, de drepturile care le revin.